Já se chci ve svém příspěvku vrátit k tématu ČR jako český poslanec EP, a to k tématu ochrany práv spotřebitele v oblasti telekomunikačních služeb. Už jsem jednou informoval o tom, že v ČR byl přijat zákon o elektronických komunikacích, který podle většiny právníků je v rozporu s obsahem směrnice o univerzální službě a výrazně zkracuje práva spotřebitele ve vztahu k významným, vlivným a ekonomicky silným operátorům.

Chci Komisi požádat a vyzvat, aby toto téma dále sledovala a v případě, že se prokáže nesoulad, aby učinila veškeré kroky k nápravě této, podle mého názoru, diskriminující české legislativy.